Frau Präsidentin! Ich möchte unseren europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die uns vielleicht zusehen, sagen, dass wir in dieser letzten Sitzungswoche des Europäischen Parlaments alleine heute 13 verschiedene Berichte des Wirtschafts und Währungsausschusses behandeln, die wir morgen zur Abstimmung bringen.

Wir erreichen damit einen weiteren Baustein auf dem Weg zur Vollendung der Kapitalmarktunion und zur Vertiefung der Wirtschafts und Währungsunion. Das ist eine gute Nachricht für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, die Realwirtschaft, Investitionen, Arbeitsplätze und das Wachstum in Europa. Das zeigt, dass wir handlungsfähig sind, dass wir zu Lösungen fähig sind, wenn wir zusammenhalten. Und ich möchte in diesem Moment schon auch sagen, dass ich mich bei dem Vorgänger für den Bericht, den ich übernommen habe, bei Burkhard Balz, für die Vorarbeiten recht herzlich bedanke und Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit danke.